Señor Presidente, comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, el es una práctica comercial cuyos beneficiarios son los consumidores, y prohibir prácticas comerciales sin haber demostrado ―insisto sin haber demostrado― que están perjudicando a la competencia es tener una visión muy intervencionista sobre el mercado, es no creer, en el fondo, en uno de los principios fundacionales de la Unión Europea que el mercado debe ser libre y competitivo. Además, en este caso, el Reglamento del mercado único de las telecomunicaciones no puede ser más claro los proveedores de acceso a Internet tienen que garantizar el derecho de cualquier usuario a acceder a los contenidos de su elección, sin sufrir ninguna discriminación y sin reducir sus posibilidades de elección como consecuencia de prácticas comerciales, sea el zero rating o cualquier otra práctica. Los reguladores nacionales tienen ahora la competencia de evaluar cualquier tipo de práctica y podrán intervenir ante cualquier uso abusivo aplicando las sanciones que correspondan. Pero, además, se trata de un reglamento y, por tanto, estas normas son directamente ejecutables por los tribunales nacionales. La Comisión y el ORECE van a trabajar en una guía para una actuación complementaria.